Natomiast, jeżeli chodzi o zabijanie niewinnych ludzi, którzy nie popełnili jakiegokolwiek czynu, jestem jak najbardziej przeciwny czy to zabijanie nienarodzonych dzieci, czy zabijanie ludzi, którzy na to nie zasługują.